Hvala lepa, gospod p predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona investicijskih skladih in družbah za upravljanje je pravzaprav tehnično redakcijska. V povezavi s predhodnim zakonom o trgu finančnih inštrumentov je potrebno tudi pri drugih udeležencih na kapitalskih trgih zagotoviti ustrezno regulacijo in zagotoviti pravilno sklicevanje na člene, ki izhajajo iz osnovnega Zakona o trgu finačnih instrumentov. ZISDU v skladu z evropsko direktivo določa, da družbe za upravljanje poleg storitev upravljanja investicijskih skladov lahko upravljajo tudi storitve gospodarjenja s finančnimi inštrumenti in pa pomožne storitve, kot so investicijsko svetovanje, ter hrambo in administrativne storitve zvezi s temi inštrumenti. Namen zakona je, da zagotovi pravno konsistentno delovanje celotnega paketa zakonov in je tudi po mnenju Zakonodajno-pravne službe zelo pomembno, da so navzkrižno pravilno citirani členi, in da na ta način zagotovimo, da bo zakonodajno, zakonodajna ureditev regulacija tr trga kapitala ustrezno zagotovljena. Zato predlagamo, da se aman, da se novela tega zakona v nadaljnjem zakonodajnem postopku potrdi. Hvala lepa.